Este año tres millones de niñas pueden volver a ser víctimas de esta atrocidad. No puede justificarse nunca ni por religión ni por honor ni por tradición ni por costumbre. Es violencia y es un crimen. Es la violencia más extrema contra los derechos humanos. Una habitación oscura, una choza oscura en el campo, un cristal roto, una cuchilla, una hojita de afeitar, unas espinas de un arbusto silvestre son suficientes para esta atrocidad, que provoca —lo hemos dicho aquí— dolor insuperable toda la vida, que la mujer sea insensible a partir de ese momento al placer sexual, infecciones, traumas, dolor físico y psíquico, dolores menstruales insoportables en algunos casos y, en muchos, también la muerte como resultado. Han sido las mujeres africanas las que pidieron a las Naciones Unidas tolerancia cero contra la mutilación genital femenina y han sido ellas las que se han puesto en primera línea para la erradicación y por esto acabo con unas palabras de una de estas mujeres africanas Mi hija tiene cinco años y va a seguir intacta. No se perderá ni un día de colegio porque la menstruación la consuma de dolor. Podrá jugar y correr sin miedo a que se le rompan los puntos. Jamás maldecirá haber nacido mujer. Hoy tenemos una oportunidad aquí para cooperar, para proteger y para erradicar en el mundo la mutilación genital femenina. Tenemos una oportunidad para apostar por la cultura de la paz y acabar con la cultura de la violencia.